Niezwykle istotne przy tej rezolucji jest wskazanie państwa, w którym doszło do tak poważnych problemów z nadużyciem kwestii finansowych to są Niemcy. Jest to bardzo smutny obraz, że tak ważne państwo w Unii Europejskiej dopuściło lukami prawnymi do tak poważnej afery. Przypomnę, że niemieckie prawo pozwoliło na to, aby fiskus stracił 55 miliardów euro w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystko to dzięki nieuczciwym bankierom, prawnikom, maklerom giełdowym. To kwota, która z pewnością pokryłaby większość potrzeb niemieckiej Bundeswehry. Zwrócę uwagę na istotność tej rezolucji w dwóch elementach, po pierwsze w tym zaniepokojeniu dotyczącym możliwości doprowadzenia do takiej luki i drugie wezwania, które zostało sformułowane przez, mojego kolegę, Dariusza Rosatiego, za co chciałem bardzo serdecznie podziękować i podkreślić znaczenie tego wezwania.